hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ákvæðum almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu er varða mútubrot frumvarpið er samið í refsiréttarnefnd vegna fyrirhugaðrar fullgildingar á viðbótarbókun við samning evrópuráðsins á sviði refsiréttar um spillingu frá fimmtánda maí tvö þúsund og þrjú við gerð frumvarpsins komu einnig til skoðunar tilmæli samtaka ríkja gegn spillingu greco sem svo er nefnt sem fram komu í skýrslu um framkvæmd íslands á spillingarsamningi evrópuráðsins sem og tilmæli vinnuhóps efnahagssamvinnu og þróunarstofnunarinnar o e c d um mútur í alþjóðlegum viðskiptum sem fram komu í skýrslu um framkvæmd íslands að samningi um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum ísland fullgilti spillingarsamning evrópuráðsins í febrúar tvö þúsund og fjögur og hann öðlaðist gildi hvað ísland varðar í júní sama ár viðbótarbókun við samninginn sem var undirrituð af íslandi fimmtánda maí tvö þúsund og þrjú og nú stendur til að fullgilda leggur þá skyldu á aðildarríkin að tryggja að gerðarmenn og kviðdómendur jafnt innlendir sem erlendir falli undir ákvæði refsilaga að því er varðar mútubrot opinberra starfsmanna það er jafnt ákvæði sem varðar mútugreiðslur og mútuþægni samtök ríkja gegn spillingu greco hafa að markmiði að gera ríki evrópuráðsins betur í stakk búin til þess að berjast gegn spillingu og samtökin fylgjast með framkvæmd aðildarríkja á spillingarsamningnum árið tvö þúsund og átta samþykkti greco tvær skýrslur um ísland og höfð var hliðsjón af tilmælum ríkjahópsins við gerð frumvarpsins meðal þeirra tilmæla sem beint var til íslands var að ísland tryggi að ákvæði hegningarlaga um mútur og áhrifakaup næðu einnig til alþingismanna og fulltrúa erlendra fulltrúaþinga sem hefðu stjórnsýslu með höndum sem og til erlendra gerðarmanna og kviðdómenda að þyngja refsingu og mútubrot í almennri atvinnustarfsemi og skoða hvort þyngja ætti refsingar fyrir mútugreiðslur til opinberra starfsmanna á vegum efnahags og þróunarstofnunarinnar o e c d starfar vinnuhópur um mútur í alþjóðlegum viðskiptum sem fylgist með framkvæmd aðildarríkja á samningi um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum sem ísland fullgilti í ágúst nítján hundruð níutíu og átta

þyngja refsingu fyrir brot vegna mútugreiðslna og að taka til skoðunar að heimila jafnframt beitingu annars konar viðurlaga fyrir lögaðila líkt og heimil er fyrir einstaklinga til að mynda sviptingu réttinda með frumvarpinu er því lagt til að sérstaklega verði tekið fram að alþingismenn og gerðarmenn í gerðardómi falli undir ákvæði laganna um mútugreiðslur og mútuþágu þá er lagt til að refsiábyrgð vegna mútugreiðslna og mútuþágu erlendra opinberra starfsmanna taki jafnframt til erlendra gerðarmanna erlendra kviðdómenda og manna sem eiga sæti í erlendum fulltrúaþingum sem hafa stjórnsýslu með höndum lagt er til að refsihámark fyrir brot vegna mútugreiðslna verði hækkað í fjögur ár þá verði stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja sem eru að hluta eða í heild í opinberri eigu felldir undir gildissvið ákvæðis laganna sem fjallar um mútubrot í almennri atvinnustarfsemi og lagt til að refsihámark fyrir brot gegn ákvæðinu hækki í þrjú ár þá er lagt til í samræmi við tilmæli vinnuhóps o e c d að heimilt verði að svipta lögaðila starfsréttindum svo sem greinir í annarri málsgrein sextugustu og áttundu grein almennra hegningarlaga sem nú er bundið við einstaklinga í átjánda tölulið sjöttu grein almennra hegningarlaga er mælt fyrir um að háttsemi sem greinir í spillingarsamningnum skuli refsað eftir íslenskum hegningarlögum enda þótt brotið hafi verið framið utan íslenska ríkisins og án tillits til þess hver hefur verið að því einnig bætt við upptalningu sjöttu grein þar sem fyrstu málsgrein áttundu grein hennar segir að samningsaðilar skuli í samskiptum sín á milli líta svo á að efnisákvæði bókunarinnar séu viðbótarákvæði við samninginn virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni